Nous sommes ici plusieurs commissaires et nous tirons vraiment dans le même sens avec beaucoup de force.

Nous allons revenir aussi sur le vieux projet dit d'ACCIS d'ici à la fin de l'année, avec une volonté aussi de le voir contribuer à la fois à l'efficacité économique et à la lutte contre l'évasion fiscale, au moins dans le marché intérieur. Nous allons présenter

Puis, nous allons continuer à travailler étroitement avec nos partenaires internationaux je pense au G20, je pense à l'OCDE, je pense au GAFI pour nous assurer que les engagements qui sont pris sont des engagements qui deviennent petit à petit des standards de bonne gouvernance mondiale.

Puis, nous irons aussi plus loin. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites ici qui doivent alimenter nos réflexions.

Lucke, qui s'est demandé pourquoi la Commission n'avait pas agi plus tôt.

Je pense que les Panama papers sont aussi un point d'appui.

Nous avons les mêmes convictions.

Je caricature à peine, et tout cela est vraiment scandaleux parce que, contrairement à une idée reçue et j'en profite pour le dire ici nous payons des impôts!

Je ne parle pas des paradis fiscaux. Ils paient aussi, bien sûr, des contributions sociales.

et puis, c'est plus que de mauvais goût. Il faut quand même avant tout commencer par balayer devant sa porte.

Lamberts, pour qui j'ai la plus grande estime, et qui est un très bon connaisseur de ces sujets.

Alors, cela fait sans doute des vidéos très intéressantes, mais c'est mieux de temps en temps de se confronter et d'attendre que la Commission réponde. J'ai été vraiment blessé par son propos. Il dit que notre dernier échange était plaisant et qu'il l'avait fait rire, et moi aussi. Celui ci n'est pas plaisant et il ne me fait pas rire parce qu'au fond, il a accusé la Commission d'attendre et d'être dans la main de je ne sais quel lobby. Il n'y a rien qui soit plus faux, rien qui soit plus faux! Tout à l'heure, Jonathan Hill a présenté une proposition de directive sur le CbCR qui va au delà de ce que toutes les instances internationales proposent. Le seuil des 750 millions d'euros, c'est celui de l'OCDE.

Elle dit échange entre administrations fiscales nous disons publicité. Et là je crois que, pour une fois, il s'est trompé. On va savoir, bien sûr, ce que fait n'importe quelle multinationale en Belgique, en Irlande, ailleurs en Europe et à l'extérieur de l'Europe.

Nous sommes les premiers au monde, les premiers au monde! Les plus ambitieux au monde. Alors je comprends qu'un parlementaire fasse de la politique. Je comprends qu'il soit plus exigeant, et je peux comprendre qu'il souhaite qu'on aille plus loin, et les États membres auront cette responsabilité d'ailleurs, le cas échéant. Mais, enfin, quand nous faisons un progrès collectif, quand nous le faisons ensemble, quand cela va dans la bonne direction, il faut être capable de dire Oui, c'est bien!, au lieu de stigmatiser ou d'accuser la Commission. je le répète, nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés, et cette Commission, tous les commissaires qui sont là, placés sous l'autorité du président, qui est en appui constant sur ces sujets, nous voulons être les moteurs, les leaders dans le monde de la lutte contre l'évasion fiscale. Ce qui est proposé par cette Commission est d'une ambition sans précédent dans l'histoire des institutions européennes.

Lamberts est très intelligent et qu'il connaît très bien ces sujets, je suis obligé d'en déduire qu'il y a sur ce point une part de mauvaise foi. Ce qui n'est pas la bonne façon de faire de la politique, parce que nous devons plutôt nous respecter et tirer dans le même sens. C'est ce que moi je veux faire avec lui, avec le groupe des Verts, comme avec tous les groupes de cette assemblée, pour qui j'ai la plus grande considération. Oui, le Parlement européen et la Commission poursuivent la même finalité.

Aucune institution ne l'est, mais je vous assure que, sur ces sujets, franchement, elle n'a pas à rougir de ce qu'elle fait et, aujourd'hui, tout particulièrement, je suis très fier de ce que nous avons décidé et de ce que Jonathan Hill a présenté, parce que c'est une avancée qu'aucun pays dans le monde, aucune région dans le monde ne peut revendiquer. Nous, nous le pouvons!